et parler de crise, non pas mondiale, mais européenne.

Des réponses de court terme avec la réduction des déficits budgétaires, et c'est en bonne voie je félicite les pays qui l'ont déjà fait et aussi avec une coordination plus poussée de nos États membres en matière budgétaire, fiscale et sociale. Des réponses également à long terme avec des investissements massifs dans les secteurs prioritaires, à savoir l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation, la stratégie 2020 qui sera votée par ce Parlement et, j'espère, entérinée par le Conseil, cette fois ci avec de la coordination financière, car une crise, pour négative qu'elle puisse être, en particulier pour celles et ceux des Européens qui craignent pour leurs comptes d'épargne ou pour leur emploi et qu'il nous faut à tout prix rassurer, peut et doit être l'occasion de remise en cause de nos habitudes, de nos comportements, de nos automatismes hérités d'une période où l'on croyait tout possible à n'importe quel prix. L'heure du réveil a sonné pour l'Europe et chacun sait que la sonnerie du réveil n'est pas toujours plaisante. Si les chefs d'État et de gouvernement, plus soucieux de préserver leur cote de popularité que de servir l'intérêt général, se contentent de mesurettes ou d'effets d'annonce, cela aura autant d'effet qu'un réveil que l'on éteint sans se lever, à la première sonnerie. Si, en revanche, nos dirigeants prennent véritablement la mesure du problème et écoutent l'appel du Parlement européen, de la Commission, du Président du Conseil européen, à agir de façon à la fois concertée et massive, nous donnerons aux 500 millions d'Européens de nouveau confiance dans leur avenir. J'espère qu'ils travailleront cet après midi ou demain dans cet esprit, car c'est bien d'une crise de confiance qu'il s'agit, une confiance mise en cause par les marchés, en partie à raison, puisque nous avons trop longtemps vécu au dessus de nos moyens, en partie à tort et avec une fébrilité irresponsable. Mon groupe demande aux États membres, à leurs exécutifs, à leurs parlements, de comprendre que soumettre leur budget à un débat préalable à leur adoption, c'est un signe européen de solidarité et non pas un crime de lèse souveraineté. De même, débattre à vingt sept avant de décider individuellement de nos mesures sociales durée du travail, âge de la retraite ou encore de nos instruments de politique fiscale, ce n'est pas porter atteinte à leur indépendance car on ne peut pas et on ne peut plus en tout cas demander la solidarité quand cela va mal, tout en refusant ne serait ce que de dialoguer entre nous sur nos finances publiques respectives. Si cette crise doit nous enseigner une chose, c'est bien cela. Il faut donc nous résumer moins d'intergouvernemental et plus de communautaire. Nous le répétons ici, Monsieur le Président du Conseil, on croit parler à des sourds. Il faut plus de communautaire et nous sortirons ensemble de la crise. Il faut aussi moins de national, plus d'européen, et nous aurons plus de vision collective. Cela ne veut pas dire que Strasbourg ou Bruxelles vont décider de tout. Cela veut dire tout simplement que nos États vont enfin se doter de politiques et de réflexes européens nécessaires pour faire de l'euro une monnaie plus forte, plus saine, et aussi plus stable. Chers collègues, la construction européenne arrive à une certaine heure de vérité qui appelle des réponses claires à deux questions simples. Que voulons nous vraiment faire ensemble? Il faut le décider sérieusement et le faire ensemble. Quelles ressources financières voulons nous investir dans ce projet et voulons nous gaspiller ces ressources en les dépensant chacun dans son coin ou voulons nous les mutualiser pour garantir un meilleur résultat à un moindre coût pour le contribuable?